Die Mitgliedstaaten werden extrem kürzen und sparen müssen. Meine Fraktion hält das für den falschen Weg, aber das ist jetzt nicht wichtig. Meine Frage an Sie lautet Was wäre aus Ihrer Sicht nötig, um auch die Einnahmenseite der Mitgliedstaaten zu stärken?